Ja, lepa hvala za besedo, čeprav se bom v svoji razpravi osredotočil predvsem na infrastrukturni in pa na okoljski del proračuna, bi vseeno izpostavil nekaj generalnih dejstev. Oba proračuna torej za leto dvajset dvajset in dvajset enaindvajset izkazujeta presežek, oba proračuna sta skladna z v ustavi zapisanim fiskalnim pravilom in obeh proračunih zasledujemo socialni in pa razvojni aspekt. S predlogom proračuna je vlada sprejela osnovni cilj ekonomske in socialne politike, kjer na eni strani spodbuja konkurenčnost in produktivnost gospodarstva, po drugi strani pa skrbi tudi za najbolj ranljive skupine državljanov. Naj poudarim, da smo letos za socialne transferje namenili sto petinpetdeset milijonov evrov več kot lani in za ustrezno socialno politiko bo vlada nadaljevala, v luči povedanega gre pozdraviti porast sredstev za leto dvajset dvajset na politikah znanost in informacijska družba za slabih sedeminpetdeset milijonov evrov, socialna varnost za trideset milijonov evrov, promet in prometna infrastruktura za petindvajset milijonov evrov. V času, ko se izvozna aktivnost gospodarstva ohlaja, so pomemben vzvod ohranjanja gospodarske rasti vlaganja države v infrastrukturne projekte in tudi iz tega vidika gre pozdraviti dejstvo, da je vlada v proračunu za leto dvajset dvajset ministrstvu za infrastrukturo namenila več sredstev kot lani. Razvoj in novitete na infrastrukturnem področju ne pomenijo le tehničnih pridobitev, ampak omogočajo tudi večjo možnost ekonomske in socialne vključenosti, ki sta ključni za uspešno družbo. Nedolgo nazaj smo obravnavali poroštveni zakon, s katerim bi lahko izvedli dve največji infrastrukturni investiciji v državi, in že takrat sem izrazil podporo zakonu in izpostavil, kaj vse koroška regija in njeni prebivalci s tretjo razvojno osjo pridobijo in zakaj je pomembno, da zgradimo drugi tir. Tako bodo na primer samo koroška podjetja v primeru izgradnje hitre ceste dodatno ustvarila do petdeset milijonov evrov letnega prihodka. Tu so še številni drugi projekti, ki so za našo državo in državljane prav tako pomembni, od večjih investicijskih projektov do vlaganj v avtoceste, tako je na primer za železniško omrežje v letu dvajset dvajset namenjeno dvesto enainsedemdeset milijonov evrov, za vlaganje v avtocestno omrežje triinšestdeset milijonov evrov, dodatnih trinajst milijonov evrov je namenjenih izgradnji treh novih obvoznic, prav pa tako so zagotovljena sredstva za izgradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica, ki je nujni pogoj za rast in razvoj podjetja Jupol, da da, in čeprav je ena izmed temeljnih nalog infrastrukture ta, da omogoča hitrejši, s tem bolj učinkovit pretok potnikov blaga in storitev, je izjemno pomemben tudi vidik kvalitete našega bivalnega okolja, seveda s tem mislim na skrb glede podnebnih in klimatskih sprememb, zato je treba pri načrtovanju novih infrastrukturnih pa tudi drugih projektov upoštevati tudi okoljevarstveni in pa ekološki vidik, če sem malo bolj konkreten, v proračunu so predvidena sredstva za dokapitalizacijo Eko sklada in pa slovenskega okoljsko-podnebnega sklada, s čimer bomo še utrdili pogoj za investicije v okoljske naložbe in vsa ta sredstva so namenjena blaženju podnebnih in klimatskih sprememb, prav tako je proračun usmerjen k spodbujanju investicij za doseganje energetske učinkovitosti in financiranju ukrepov za doseganje energetske samozadostnosti. Za področje trajnostne mobilnosti, se pravi, okolju prijaznih investicij je v letu dvajset dvajset namenjenih skoraj sto triinsedemdeset milijonov evrov. Naj naštejem nekaj projektov. Šest milijonov evrov je namenjenih izgradnji park and ride v Ljubljani, Borovnici in Grosuplju, za ureditev kolesarskega omrežja v Celju, Ljubljani, Novi Gorici, Kranju, Kočevju, savinski regiji sedem milijonov evrov, za nabavo novih vlakovnih kompozicij dvajset milijonov evrov, za subvencioniranje prevoza potnikov šestdeset milijonov evrov, za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov devetinsedemdeset milijonov evrov. Skratka, če vemo, da imamo približno petindevetdeset odstotkov proračuna zaklenjenega, se pravi, obremenjenega z zakonskimi in drugimi fiksnimi obveznostmi, je predlog proračuna, kar se tiče investicije v infrastrukturo, pa tudi iz okoljskega vidika dobro zasnovan, jasno je, da so želje in potrebe večje, a žal moramo gospodariti s sredstvi, ki jih imamo na voljo, seveda je dinamika investicij odvisna tudi od črpanja evropskih sredstev in pa od pripravljenosti projektov, a vseeno menim, da je zasnova v proračunu dobra. Proračuna za obe leti bom seveda podprl, ker sta razvojno in socialno naravnana, hkrati pa dajeta velik poudarek tudi okoljevarstveni in pa podnebni politiki.